Ich möchte auch unseren Behörden ausdrücklich danken. Die Menschen, die draußen für die Sicherheit sorgen, haben in den letzten Jahren einen guten Job gemacht. Ich möchte auch unseren Partnern danken. Jetzt geht es um den Blick in die Zukunft. Was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Hier hätte ich drei konkrete Bitten, drei konkrete Vorschläge. Der erste betrifft die Zusammenarbeit der Behörden in Europa. Es steht in jedem Dokument als headline dass wir zusammenarbeiten müssen, dass die Kooperation gestärkt werden muss. Wunderbare Deklarationen praktisch passiert ist nichts!

Es fehlt nicht an Taten das hat auch Detroit gezeigt es fehlt an der Kooperation der Behörden. Das ist unser Problem. Deswegen bitte ich den Rat, hier endlich seinen Job zu machen, und die Kommission, entsprechende Vorschläge auf den Tisch zu legen. Als Zweites hätte ich die Überlegung, beim Datensammeln, bei Handydaten

Deswegen haben Sie auch von der EVP die Unterstützung, dass wir die Evaluation positiv begleiten. Das muss nach einigen Jahren auf den Prüfstand gestellt werden.

Deswegen bitte ich auch zu überlegen Warum muss die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten so organisiert werden? Sie muss deswegen so organisiert werden, weil wir als Europäer nicht in der Lage sind, die Daten selbst auszuwerten.